Súčasná platná smernica o spotrebiteľských úveroch síce vytvorila spoločný európsky právny rámec na ochranu spotrebiteľov, stále však pretrvávajú prekážky právneho a vecného charakteru, čo sa prejavuje najmä nedostatkom adekvátnych informácii pre spotrebiteľov o možnostiach cezhraničného spotrebiteľského úveru a právach spotrebiteľov pri uzatváraní takýchto zmlúv. Adekvátne postupy pri ochrane spotrebiteľa v úverovom sektore však zohrávajú pri zabezpečovaní finančnej stability významnú úlohu.

Finančným inštitúciám musí byť uložená povinnosť poskytovať spotrebiteľom personalizované, úplné a ľahko zrozumiteľné informácie o rizikách spojených s poskytovaním úveru. Tieto informácie by optimálne mali byť zahrnuté do reklám na spotrebiteľské úvery, do informácií pred uzatvorením zmluvy a do zmlúv o poskytnutí spotrebiteľského úveru.